en omdat ik hem vandaag eigenlijk iets persoonlijks wil vertellen.

Ik wil de Commissie en de voorzitter van de Commissie vandaag bedanken, want ik zie iemand die uit de grond van zijn hart in het Nederlands zeggen we vanuit zijn tenen altijd blijft pleiten voor een gemeenschappelijke Europese oplossing, ook als hij de tijdgeest niet mee heeft.

De Europese Commissie komt met een voorstel voor tienduizend grenswachten en bijvoorbeeld ook een beter, sneller en effectiever uitzettings en terugkeerbeleid. En je hoort de reacties op de flanken al.

En wie krijgt uiteindelijk de schuld als er niks gebeurt?

Ik hoop dat die getoond worden, en ik dank de Europese Commissie dat ze in elk geval het goede voorbeeld heeft gegeven.